Come presidente della commissione affari economici e monetari, ho letto con grande sconcerto le dichiarazioni del mio primo vicepresidente,

delle scuse formali e un ritiro di queste affermazioni inaccettabili, perché se no sarà molto difficile cooperare con il mio vicepresidente nei giorni futuri.